azokon a gázvezeték összekötőkön, amelyeket azért építettünk közös erővel, hogy jobban kapcsolódjon a széttöredezett közép kelet európai a jóval likvidebb nyugat európai gázpiachoz, az orosz gáz kerül majd importálásra. Így kétséges, hogy marad e kapacitás az összekötőkön az alternatív szállításokra. Ez visszalépés lesz a kitűzött diverzifikációs cél tekintetében. Várhatóan gazdaságilag sem járnak majd jól a közép kelet európai országok, mivel a több országon keresztüli szállítás jelentősen megdrágíthatja az energiahordozó árát. Kérem, hogy az Európai Bizottság törekedjen az energiauniós célok megvalósítására és az európai uniós jogszabályok, mindenekelőtt a harmadik energiacsomag betartatására.